pour remettre sur la table des négociations une proposition permettant de financer ce programme dans le cadre des prochaines perspectives financières. Vous aurez, sur une telle initiative, le plein soutien de ce Parlement, vous le savez, mais nous vous demandons d'aller plus loin, car nous pensons que ce programme ne peut pas être l'otage des négociations intergouvernementales sur la politique agricole commune, ni suivre à la lettre les arrêts de la Cour sans que l'initiative législative

Nous demandons donc que ce programme soit un vrai programme de solidarité, c'est à dire qu'il ne vienne pas grever le budget du fonds social européen. Sinon, nous organiserions, je l'ai déjà dit, je le répète, la solidarité des pauvres avec les pauvres. Or ce n'est pas de cela dont nous avons besoin. Enfin, Monsieur le Commissaire, j'appelle votre attention sur un point dans ce Parlement, beaucoup soutiennent non pas la conditionnalité macroéconomique là dessus vous n'aurez pas notre soutien mais la conditionnalité thématique, la concentration thématique.

Plutôt que de les compter sur une feuille, convainquez les, utilisez votre monopole d'initiative pour les faire bouger.